forseti íslands hefur gefið út svohljóðandi bréf forseti íslands gerir kunnugt forsætisráðherra hefur tjáð mér að nauðsyn beri til að kveðja alþingi saman til að fjalla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu eftir að synjað varð staðfestingar frumvarpi til laga um breyting á lögum númer níutíu og sex tvö þúsund og níu um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f sem samþykkt var sem lög frá alþingi hinn þrítugasti desember síðastliðnum fyrir því hef ég ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda föstudaginn átta janúar tvö þúsund og tíu klukkan tíu þrjátíu gert á bessastöðum sjötta janúar tvö þúsund og tíu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um að alþingi skuli koma saman

forseta háttvirtir alþingismenn svo og starfsmenn alþingis velkomna til starfa það er einlæg von mín að störf alþingis nú verði þjóðinni til farsældar og þinginu til sóma